A fost arestată arbitrar pe 10 septembrie și de atunci este ținută în detenție, în ciuda unei sănătăți fragile. Nu i a fost adusă nicio acuzație clară, iar potrivit informațiilor apărute în presă i se reproșează activități susceptibile de a destabiliza statul sirian și, potrivit familiei, riscă șapte ani de închisoare, dacă la un moment dat va fi inculpată. Este o situție suprarealistă, regimul sirian întemnițează opt psihanaliste pentru simplul fapt că au organizat întâlniri menite să i ajute pe sirieni să depășească frica. Este un semnal clar că represiunea în Siria nu cunoaște nicio limită, de aceea mă bucur că rezoluția noastră de urgență a fost precedată de un text care aborda situația politică din această țară, condamnând ferm represiunea care a făcut peste trei mii de victime și cerând lui Assad să părăsească puterea pentru ca tranziția să fie posibilă.